Hvala za dodatno vprašanje. Nisem omenil, da so bile podkupnine. To morajo ugotoviti, organi pregona. Ravno zato, ker moramo zagotoviti neodvisne postopke in suverenost Slovenije, so taki pritiski, vsaj kar je meni znano, se začeli dogajati že maja letos. Jaz sem takoj, ko sem te informacije dobil na mizo, odreagiral. To pomeni, jaz lahko stvari komentiram od septembra naprej. Spet, vse smo predali organom pregona, ki bojo zadeve pogledali. Noben ne govori, da so to predstavniki, Accent Resources. Organi pregona so tisti, ki lahko to pregledajo in na koncu potrdijo. Jaz moram zagotoviti nemoteno okolje za delo mojih zaposlenih v samem ministrstvu in za za izvajanje svoje vsebine. Zavedam se dodatnih informacij, ki ste mi jih dali. Jaz sem prepričan, da kolegi na Agenciji za okolje imajo vso znanje, da bojo lahko ugotovili, ali v katerem postopku kaj manjka. Ravno zato, ker so postopki v teku, bi bilo zelo nekorektno, da bi jaz komentiral samo vsebino ali izražal moja stališča. Lahko vam pa povem za sigurno, da ko bomo šli v spremembo zakona o varstvu okolja, bo prioritetno zdravje ljudi, zdravje okolja in pa potem vse ostalo. Hvala.